Señor Presidente, cuando yo entré en este Parlamento, hace veinte años, este debate no habría tenido lugar, porque este Parlamento era entonces un parlamento consultivo y la batalla de muchos de nosotros en estos veinte años ha sido convertirlo en lo que es hoy, un parlamento colegislador. Pero cuando uno colegisla, uno tiene que ser responsable. Y aquí tenemos que hacer un ejercicio de responsabilidad.

Claro, cuando uno pide lo imposible, al final es imposible llegar a acuerdos.

Pero hemos llegado a acuerdos con aquellos que estaban dispuestos a llegar a acuerdos. Y yo creo, señor Presidente, que si se examinan objetivamente la propuesta de la Comisión, la posición del Consejo y lo que está ahora sobre la mesa ―que vamos a votar mañana―, es innegable que hay muchos avances.

Miguel de Cervantes, al final de su fecunda existencia, decía que había momentos en la vida en que había que ser camino o posada. Ser posada, para Cervantes, era quedarse quieto, quejarse de que no le hacían a uno caso y quedarse plantado. Ser camino significa avanzar, ser camino significa superar los obstáculos, saber que no todo está logrado, que el camino probablemente no es aquel por el que nos gustaría circular, pero circular. Y eso es lo que yo creo que este Parlamento debe hacer mañana circular, resolver con el Consejo las dificultades que todavía tenemos, pero mirar hacia adelante en un momento en el que la crisis está golpeando a todos los europeos. No es responsable en estos momentos decir esto no me gusta y rompo la baraja. Lo responsable es circular.

Nosotros vamos a abandonar el resultado final al mes de julio, y yo espero que la Presidencia húngara, que tan buen papel ha hecho, sea capaz también de encontrar un acuerdo satisfactorio para todos. Muchas gracias, señor Presidente. Y recuerdo que ésta es la primera vez en veinte años que el reloj se equivoca a mi favor y me da más tiempo.